Hvala za besedo, predsedujoči, spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi. Poslanska skupina SDS je v obravnavo že tretjič vložila novelo predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero poizkuša parcialno reševati problem socialne ogroženosti upokojencev. Tokrat invalidsko upokojenih. S svojim predlogom želijo enovito urediti dvig minimalnega zneska invalidske pokojnine na raven prejemka minimalnega zneska socialnovarstevnih prejemkov. Predlog, ki ga imamo pred sabo je všečen in se sliši zelo dobro. Vendar pa je predlagatelj pri pripravi zakona pozabil na dejstvo, da pokojninski sistem, pokojninski sistem v Sloveniji temelji na zavarovalniškem principu. To pomeni, da je pravica do pokojnine pravica iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki izhaja iz minulega dela in temelji na prispevkih, plačanih v času aktivne dobe zavarovanja. Urejanje socialnega položaja ranljivih skupin, kot so invalidsko upokojeni, je prioriteta vseh nas. Vsi se zavzemamo za celovito reševanje prepoznane problematike, ki pa jo je potrebno urediti sistemsko in celovito, saj bi lahko v nasprotnem primeru povzročili še povečanje neenakosti in nepravičnosti. Problematiko višin prejemkov iz pokojninskega invalidskega zavarovanja je potrebno urediti za vse deležnike na enak način, ki bo ohranjal pravično razmerje med njimi. Da se bomo zavzemali za urejanje socialnega položaja upokojencev , smo se zavzeli že s podpisom koalicijske pogodbe, ki vključuje različna področja problematik, s katerimi se upokojenci soočajo. V skladu z zavezami vlada že intenzivno deluje na področju ukrepov, ki bodo celostno naslavljali problematiko na področju pokojninskega invalidskega zavarovanja. V poslanski skupini Lista Marjana Šarca predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne bomo podprli, ker predlagani zakon povzroča nove neenakosti in nepravičnosti. Hvala lepa. ...